Zulieferer, Verbraucher in wirklich aller Welt.

Allein in meiner Heimatregion in Ostdeutschland gibt es drei Standorte von VW. Andere könnten noch schlimmere Lieder singen. Aufklärung ist notwendig, wirkliche Konsequenzen sind notwendig, und die Verantwortlichen und zwar alle müssen sich verantworten und, wenn es notwendig ist, auch vor Gericht gebracht werden. Was wir brauchen, sind sichere Verfahren und Tests zur Umsetzung von Standards, damit europäische Autos auch tatsächlich abgasarm und energieeffizient sind.